deoarece atunci când vorbium despre copii, vorbim despre viitorul nostru, despre viitorul Uniunii Europene. Migrația forței de muncă este un fenomen în continuă creștere la nivel internațional, dar și în cadrul Uniunii. Migrația are un mare potențial pentru dezvoltare, dar prezintă și serioase provocări, atât în statele dezvoltate, cât și în cele mai puțin dezvoltate ale Uniunii Europene. Putem vorbi despre impactul pozitiv al migrației la nivelul economiei țărilor de origine ale muncitorilor migranți, pentru că aceasta poate reduce sărăcia și poate determina creșterea investițiilor în capitalul uman, dar situația copiilor migranților, care sunt lăsați singuri în țara de proveniență când părinții emigrează în căutarea unui loc de muncă în altă țară, este o chestiune care a cauzat îngrijorare în unele state membre în ultimii doi ani. Deși există politici cuprinzătoare în vederea îmbunătățirii traiului și educației copiilor migranților care s au mutat cu părinții în străinătate, fenomenului copiilor lăsați singuri acasă i s a acordat mai puțină atenție. Plecarea părinților la muncă în străinătate reprezintă un fenomen social cu impact complex asupra dinamicii și funcționalității familiei, dar și a societății în ansamblu.

Complexitatea fenomenului, a cauzelor și a consecințelor, a dinamicilor și a modului în care dispozițiile legislative sunt implementate efectiv în teren, precum și a practicilor profesioniștilor, au constituit tot atâtea provocări, nu doar pentru pautorități, dar și pentru societatea civilă.

Sentimentul de deprimare, lipsa interesului pentru școală și pentru preocupările extrașcolare pot fi consecințe directe ale absenței părinților. O consecință directă a migrației părinților este cea a privării copilului de afectivitatea parentală și de supravegherea necesară dezvoltării normale a acestuia. În condițiile plecării părinților și a rămânerii copiilor în grija unor persoane care nu pot oferi sprijin emoțional și educativ, aceste două consecințe pot produce la rândul lor efecte negative în ceea ce privește sănătatea și dezvoltarea psihică a copiilor, angrenarea lor în comportamente deviante sau neconcordante cu vârsta copiilor și supunerea lor la exploatare sau abuzuri de altă natură. În calitate de mamă și de social democrată europeană, pledez pentru respectarea drepturilor tuturor copiilor, a egalității de șanse a acestora, a rolului statului și pentru investiția privind formarea noilor generații. Identificarea celor mai vulnerabili, excluși sau marginalizați dintre copii trebuie să fie centrul de greutate al oricărui demers de cercetare, asigurându se astfel crearea unei pârghii adecvate pentru susținerea eforturilor autorităților de a asigura drepturile tuturor copiilor. Domnule comisar Špidla, doresc să vă mulțumesc foarte mult pentru contribuția pe care ați avut o prin transmiterea mesajului video în cadrul conferinței europene pe care am organizat o la București anul trecut în noiembrie, având această temă, a copiilor rămași singuri acasă. Luând în considerare complexitatea acestui fenomen, mai ales în condițiile actualei crize economice și sociale, care afectează în primul rând categoriile vulnerabile din care fac parte și copiii, în numele Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale, doresc să vă întreb dacă se preconizează de către Comisie realizarea unui studiu pentru a evalua amploarea situației și dacă Comisia consideră că subiectul copiilor lucrătorilor migranți reprezintă o problemă doar pentru guvernul țării de origine sau și pentru guvernele țărilor gazdă care beneficiază de prezența migranților pe piața muncii..